Waarde dames en heren machthebbers in de Europese Unie, met een totaal nieuw voorstel dat u de bedrieglijke schijn meegeeft van een mooi klinkende benaming, Europese grens en kustwacht, en dat zoals alles hier ook weer een eigen instelling meekrijgt, het agentschap voor de Europese grens en kustwacht, probeert uw Europese Unie het zinkende schip van Schengen en van de open grenzen van de Europese Unie boven water te houden. In plaats van een herstel van binnengrenzen en een op Australische leest geschoeid pushback beleid krijgt een EU ambtenarenapparaat extra greep, met macht, met dwangmiddelen in het grenzen en immigratiebeleid dat oorspronkelijk aan de lidstaten toebehoorde. In plaats van ootmoedig het morele faillissement van de open grenzen en van Schengen te erkennen, houdt u die concepten hardnekkig staande en voegt u er nog een portie schone schijn aan toe.